Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, en tant que démocrate du groupe ALDE, je suis tout à fait favorable à l'adoption de ce règlement, qui va obliger les États membres à des vérifications systématiques de toutes les personnes, citoyens ou ressortissants de pays tiers, qui franchissent la frontière extérieure.

Parce que nous savons que bon nombre des auteurs des attentats qui ont ensanglanté nos pays ont été formés à l'étranger et sont rentrés en traversant la frontière extérieure.

Dans ces conditions, c'est une nécessité impérieuse de procéder à des contrôles systématiques pour diminuer les risques d'attentats. Cela dit, je veux souligner que le corollaire obligatoire de ces contrôles systématiques est que les États membres communiquent les informations qu'ils détiennent sur les personnes suspectées de terrorisme afin que ces informations soient disponibles pour les gardes frontières. Si ce n'est pas le cas, les contrôles renforcés seront un épouvantail inutile et coûteux, et une vraie fable médiatique.